Señor Presidente, señora Ashton, efectivamente, Irán va a seguir siendo un asunto crítico en el año 2012 que acaba de comenzar. Va a seguir desempeñando su papel de desestabilizador global y de desestabilizador regional desde su posición de falta de transparencia en relación con su programa nuclear y desde su condición de tercer exportador mundial de crudo. Pero esta situación de tercer exportador mundial de crudo supone que la industria petrolera es para Irán como usted ha dicho el 80 de sus ingresos, y esto puede dar visos de efectividad a nuestras sanciones.

Apoyamos el enfoque europeo de la doble vía que usted ha mencionado, apoyamos unas sanciones proporcionadas y dirigidas a empresas, a dirigentes políticos y a agentes económicos, minimizando su efecto sobre el conjunto de la población. Pero, señora Ashton, la Unión Europea tiene que reactivar la segunda vía de esta doble vía, es decir, la diplomacia.